Herr Präsident! Die Terroranschläge von Paris sind der bislang traurige Höhepunkt des islamistischen Terrors, und man musste kein Geheimdienstexperte sein, um sie vorhersagen zu können. Jetzt ist daher Entschlossenheit und auch Ehrlichkeit angesagt. Davon ist allerdings im vorliegenden Bericht keine Spur weder von Entschlossenheit noch von Ehrlichkeit.

In Europa werden Menschenleben nicht von fundamentalistischen Christen oder Juden bedroht, sondern von extremistischen Moslems.